Hvala lepa, gospod podpredsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. V poslanski skupini LMŠ smo se poslanci pridružili ugotovitvi, da so predložene rešitve v okviru obravnavanja sprememb in dopolnitev poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil dobro pripravljene. Gre za spremembe in dopolnitve, ki jih je bilo potrebno pripraviti zaradi uskladitve poslovnika komisije z veljavno zakonodajo, ki bi je ki je bila sprejeta v oktobru leta dva tisoč sedemnajst. Prav tako pa se strinjamo tudi z ugotovitvijo, ki smo jo pravkar slišali v poročilu odbora, da so v spremembah in dopolnitvah upoštevane tudi prakse, ki so na tem področju se vzpostavile od uveljavitve prvotnega, prvotne poslovne, prvotnega, poslovnika komisije. Se opravičujem. Mnenje je podala tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, in sicer k predloženim spremembam in dopolnitvam ni imela pripomb, zato bomo tudi v naši poslanski skupini predlog sklepa o soglasju k spremembam in dopolnitvam poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil seveda podprli. Hvala lepa.